Domnule Președinte, domnule comisar, siguranța transportului feroviar depinde de investițiile în întreținerea și modernizarea infrastructurii de cale ferată și a materialului rulant. Lipsa acestor investiții va crește numărul accidentelor feroviare. Atât la nivel comunitar, prin bugetul TEN T și a fondurilor structurale, cât și la nivelul statelor membre prin alocări naționale și cofinanțarea proiectelor prioritare pentru transportul transeuropean, investițiile în calea ferată trebuie să devină prioritare.

De asemenea, plata corespunzătoare a personalului, instruirea și testarea lucrătorilor din sectorul transportului feroviar sunt esențiale.

Partea estică a Uniunii Europene necesită investiții semnificative în transportul feroviar pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii existente și pentru dezvoltarea sa.